În acest context, crearea unui nou sector tehnologic de vârf în domeniul energiei de fuziune este esențială.

Uniunea trebuie să aloce resurse financiare suficiente pentru realizarea acestor obiective. În România va fi creat cel mai mare laborator din Europa de temperaturi scăzute pentru aplicații tehnologice specifice.